virðulegi forseti ég vil koma hingað upp og þakka hæstvirtum mennta og menningarmálaráðherra fyrir ágæta skýrslu og að skýra þinginu frá því í hvaða farvegi þetta góða mál er í ég held að það hafi verið afar heppilegt af okkur í þinginu að samþykkja þessa þingsályktunartillögu og reyna að setja svolítinn fókus á

og ekki bara hér á landi heldur um heim allan og styrkja þar af leiðandi bæði málfrelsi og lýðræði í heiminum og opna fyrir þann möguleika ég held að þetta hafi verið afar gott skref sem við tókum og mér heyrist að hæstvirtur ráðherra sé á réttri leið með verkið og er því mjög sáttur við að haldið verði áfram á þeirri braut það voru þau varnaðarorð sem menn höfðu uppi um að ef við værum að opna með þessum hætti sérstaklega fyrir varðveislu gagna á íslandi eða beina kastljósinu með þessum hætti að okkur hvort við værum með þeim hætti að auka hættu á því að hér kæmu kannski hlutir sem við vildum alls ekki að væru varðveittir yfir höfuð ég heyri að að öryggissjónarmiðum hefur verið gætt og ég held að barátta og það eitt hefði verið

gilda um þau þá hafi þessi þingsályktunartillaga skilað miklu en hún hefur auk þess gert það hún hefur eins og fram hefur komið held ég kastað jákvæðu ljósi á hvað við íslendingar þó lítil þjóð séum getum áorkað í heimsögulegu tilliti ef við viljum beita okkur ég vil líka nefna það hér og taka undir þau tilmæli sem hæstvirtur ráðherra var með í sambandi við kostnaðarvitund og kostnaðarreikning ekki bara þingsályktunartillögu ég hef talað fyrir því oft og iðulega að það fylgir gjarnan stjórnarfrumvörpum yfirlit eða greinargerð fjármálaráðuneytisins um kostnað ríkisins aftur á móti hefur mjög skort á það þegar verið er að velta til dæmis byrðum yfir á sveitarfélögin að gerð hafi verið sambærileg kostnaðargreining gagnvart þeim og það er eitthvað sem r ákaflega brýnt ég tek undir það með hæstvirtum ráðherra að það er auðvitað eðlilegt að frumvörp þingmanna og eins þingsályktunartillögur verði kostnaðarmetnar svo við vitum hvað við erum að fara út í varðandi það að setja þurfi fjármagn í það til að geta haldið áfram með þetta mál þá minnir mig og hæstvirtur ráðherra minntist á að það væri til eitthvað sem væri ótilgreint í fjárlögum mig minnir að það hafi verið um sex milljarðar þannig að það er auðvitað af einhverju þar að taka ég held að ríkisstjórnin ætti aðeins að fjalla um það hvort þetta sé ekki skynsamlegt og koma þá með tillögur til þingsins til fjárlaganefndar um hvort það væri ekki eðlilegt að veita fjármagni til þessara nauðsynlegu hluta að öðru leyti ætla ég svo sem ekki að lengja umræðuna um þetta í dag ég vildi fyrst og fremst koma upp og lýsa ánægju minni yfir því að það er verið að vinna á réttan hátt að þessu máli og ég held að þetta skref sem við tókum hafi verið rétt og muni á endanum skila í það minnsta því að við erum betur undirbúin undir